Som však presvedčený, že hospodárske problémy a stabilita eura sú skôr výzvou. Výzvou pre nás všetkých, aby sme nabrali odvahu urobiť výrazné kroky k európskej integrácii.

Úzka integrácia EÚ je odpoveďou na vnútroeurópsku vojnu, ktorá trvala celú prvú polovicu

Občania od nás očakávajú, že dáme svetu racionálne impulzy, stabilný hospodársky vývoj a podporu demokracii a oslobodzovacím hnutiam. Európska únia musí byť vybavená všetkými nástrojmi výkonnej moci, schopná konať operatívne a účinne.